Herr Präsident! Ich möchte mich gegen die unerträgliche europafeindliche Haltung des Rates wenden. Sie jammern über die Krise, und Sie führen jetzt ein Wirtschaftsprotektorat ein, dabei sind Sie für viele Ursachen zentral mitverantwortlich!

Um nur ein Beispiel zu nennen Eurostat. Die ach so viel gescholtenen auch von mir immer wieder in anderen Bereichen kritisierten Beamten haben rechtzeitig auf die Probleme in Griechenland, im Übrigen auch in Spanien und Portugal, hingewiesen.

Was wir in Wirklichkeit brauchen, ist natürlich keine Notregierung.